Señor Presidente, estamos ante un problema de salud pública, ante una epidemia, como ha dicho el Comisario, y, ante esto, se han buscando culpables y no la causa.

Señores diputados, los pepinos españoles no estaban contaminados.

Lo repito porque se han escuchado por aquí algunas versiones contrarias.

Una epidemia no conoce fronteras.

Pedimos responsabilidad por lo que no se ha hecho, por lo que debemos hacer de inmediato, porque Alemania tiene un problema de riesgo en este momento —tiene el mayor número de afectados—, pero España no es culpable.